Die bulgarische Präsidentschaft ist jetzt die sechste Präsidentschaft, die sich mit dem Antrag des Europäischen Parlaments vom November 2015 beschäftigt sechs Präsidentschaften ohne Ergebnis. Wir haben zwar informelle Kontakte gehabt, aber es gibt ja keinen offiziellen Standpunkt des Rates, und wir gehen mit Riesenschritten auf die nächsten Europawahlen im Mai 2019 zu. Also, wenn Sie es nicht schaffen, in der bulgarischen Präsidentschaft, dann ist das ein verlorenes Dossier. Wie Kollegin Hübner schon gesagt hat, brauchen die Europawahlen Verbesserungen. Sie stecken fest in dem Wahlakt von 1976 mit einigen Erneuerungen von 2002. Aber sie entsprechen gar nicht mehr der Bedeutung, die diese Wahlen heute in der EU haben. Wir haben 16 Vorschläge gemacht, und ich habe den Eindruck, im Rat wird jeder einzelne Vorschlag kleingeredet und mit irgendwelchen Argumenten zur Seite geschoben.

Es kann doch nicht sein, dass in einigen Ländern Kandidaten erst zwei Wochen vor der Wahl wissen, dass sie Kandidaten sind. Man braucht doch wirklich mehr Zeit, um einen Wahlkampf zu führen. Wir haben auch vorgeschlagen, dass die Bürgerinnen und Bürger feststellen, welche ihrer nationalen Parteien zu europäischen Parteien gehören, um auch eine klarere Sicht zu haben, was sie da wählen und in welche Richtung sich Europa bewegt. Wir wollten die Gleichstellung der Geschlechter auf den Wahllisten.

auf der anderen Seite, dass Bürger nicht doppelt wählen. Also eine Vielzahl von Innovationen und Verbesserungen, und das Dossier steckt einfach im Rat fest. Ich habe den Eindruck, der Rat verletzt seine Pflicht, dieser direkt gewählten Bürgerkammer auch entsprechend Auskunft zu geben und so ein wichtiges Dossier voranzutreiben.